Frau Präsidentin, Kommission, Präsidentschaft!

Ich glaube, nur so können wir zu einer Lösung kommen. Aber auch der Ansatz, dem Frau Kommissarin Damanaki folgt, das Ganze grundsätzlich zu betrachten, ist, glaube ich, extrem wichtig. Ich bin gegen eine Anlassgesetzgebung. Aber solche Katastrophen regen wieder an, dass man das Gesamtfeld Energie überprüft. Ich glaube, es wird uns bewusst, dass diese Abhängigkeit von den fossilen Energieträgern eben sehr, sehr viele Risiken hat, und wenn wir über die Zukunft der Energieversorgung in Europa nachdenken, müssen wir das auch immer mitdenken. Darum unsere sehr starke Kritik, die wir teilweise an den erneuerbaren Energieträgern üben, seien es Nachhaltigkeitskriterien für die Biotreibstoffe oder auch die hässlichen Landschaftsbilder mit den Windrädern, muss immer unter der Voraussetzung betrachtet werden, dass die Alternative eigentlich gefährlichere, herkömmliche Energieträger sind. Daher glaube ich, dass es wichtig ist, bei allen Unterschieden zwischen den USA und Europa, dass wir eine genaue Analyse der Situation vornehmen und so wie Kommissar Oettinger gesagt hat wirklich auch den Rechtsrahmen einmal anschauen, wie das im Konkreten ausschaut, denn wir haben in Europa eine sehr, sehr große Zersplitterung. Das heißt, dass zum Recht zu gelangen für den Einzelnen sehr schwierig sein kann. Vorbeugung und auch vor allem europäische Kooperation sind extrem wichtig, falls es zu so einem Katastrophenfall kommt.

Ich glaube, das ist der einzige Weg, langfristig auch den Ölfirmen eine gewisse Sicherheit zu geben.